Libertatea de circulație a persoanelor reprezintă una din libertățile fundamentale garantate de tratat, acest lucru incluzând dreptul cetățenilor Uniunii de a trăi și de a lucra în alt stat membru. Barierele existente în calea liberei circulații a lucrătorilor din România și Bulgaria pot conduce la muncă nedeclarată și la dumping social.

Solicităm Comisiei și statelor membre să prevină exploatarea lucrătorilor români și bulgari, să prevină recrutarea acestora în condiții de muncă și de protecție socială precare și să asigure accesul familiilor acestora la educație, la servicii de sănătate și la locuințe decente. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a evita situațiile în care lucrătorilor din România și Bulgaria nu le sunt respectate drepturile sociale fundamentale?